Mimo że jestem za przyznawaniem wiz humanitarnych w uzasadnionych przypadkach, głosowałam przeciwko sprawozdaniu, w którym regulacje opierają się na wątpliwej podstawie prawnej. Umożliwienie wjazdu na terytorium państwa członkowskiego wydającego wizę wyłącznie w celu złożenia wniosku w tym państwie może stwarzać liczne problemy, a miało zapewnić legalne i bezpieczne ścieżki procedur, pozwalające na unikanie śmierci na morzu i działalności przemytników. Istnieje także konieczność zapewnienia dodatkowych regulacji dotyczących postępowania z osobami, którym dane państwo umożliwi przybycie, odmawiając jednak ochrony. Istnieje także uzasadniona obawa nadmiernego obciążenia ambasad, gdy migranci będą przemieszczać się po terytorium Unii Europejskiej. Ponadto niezwykle skomplikowana procedura przyznawania wizy w maksymalnym okresie dwóch tygodni będzie trudna do realizacji. Równie niekorzystny wydaje się pomysł dopuszczenia składania wniosku wizowego na odległość i mechanizm dopuszczania usługodawców zewnętrznych.